Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur en onze collega's bedanken voor dit mooie resultaat.

Net daarom is het belangrijk dat we niet de technologie zelf reguleren, maar de toepassingen die eruit ontwikkeld worden.